Spoštovani predsedujoči! Spoštovane poslanke in poslanci! Vlada si je spet kupila čas. Eno leto bo pridobila na račun javnih uslužbencev in državnih funkcionarjev, ki bodo višjo plačo iz naslova napredovanja namesto prvega aprila oziroma prvega maja, dobili šele konec naslednjega leta, ne glede na to, kdaj v letu bodo izpolnili pogoje za napredovanje. Vendar pozor! Javni uslužbenci, ki bodo premeščeni na delovno mesto, kjer je pridobitev naziva ali višjega naziva pogoj za opravljanje dela, pa bodo kljub temu višjo plačo iz tega naslova dobili takoj ob premestitvi. In to ni pravično. Naj poudarimo, da ne gre za rešitev, ki bi celovito uredila plačni sistem javnega sektorja, ki bo omogočil ki bi omogočil pravično nagrajevanje na podlagi, na podlagi učinkovitosti in prizadevnosti javnih uslužbencev. Današnja novela zakona prinaša le uresničitev stavkovnih zahtev sindikatov javnega sektorja, s katero pa se zelo mudi. Sistemske rešitve se ne sprejemajo po nujnem postopku, ta pride v poštev, kadar državi grozijo težko popravljive posledice. Ali res zakonska pravica zaposlenih do napredovanja pomeni tako grožnjo? Absolutno ne. Govorimo o petdesetih milijonih evrih, ki bi jih morali v letu dva tisoč devetnajst nameniti za plačilo napredovanj v višji plačilni razred. Interventni zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto dva tisoč sedemnajst in drugih ukrepih v javnem sektorju namreč velja le do enaintridesetega decembra dva tisoč osemnajst. To pomeni, da za nazaj v veljavo da nazaj v veljavo stopa ureditev, ki veljala prej uvedbo interventnih ukrepov, po kateri so javni uslužbenci upravičeni do polnega izplačila povišanja plače zaradi napredovanja s prvim aprilom oziroma s prvim majem. V Novi Sloveniji smo ob sprejemanju omenjenega interventnega ukrepa konec leta dva tisoč šestnajst poudarili, da vlada ne zmore pripraviti nobenih strukturnih reform. Ukrepa le na področju gospodarstva, tako da ga dodatno obremenjuje. Slovensko gospodarstvo je v času krize izgubilo devetdeset tisoč delovnih mest. Morda veste, spoštovana koalicija, koliko delovnih mest je v tem času ukinjenih v javni upravi? Na prste ene roke lahko jih lahko preštejemo. Dokler bremena med gospodarstvo in javno upravo ne bomo enakomerno in pravično porazdelili, takšni ukrepi ne morejo prinesti želenih učinkov. Dejstvo je, da smo se na področju plač tudi za leto dva tisoč sedemnajst pogovarjali le z le o zloglasnem ZUJF-u, ki pa je edini doslej prinesel konkretne učinke za državni proračun. Krščanski demokrati smo prepričani, da bi vlada z boljšo organizacijo in racionalizacijo dela, lahko ustvarila dodatna sredstva za sredstva za notranje prerazporeditve med posameznimi porabniki. Ukrepi, kot je današnji, ne bodo uravnotežili proračuna. Spremeni. Sprejem današnjega zakona tu za občine prinaša dodatne, prinaša dodatne obremenitve. Višja povprečnina ne bo zadostovala za izplačilo vseh napredovanj v vrtcih in osnovnih šolah, država pa ne bo zagotovila dodatnega financiranja. Lokalna samouprava je ena redkih stvari, ki v naši državi funkcionira in to zelo dobro. Zakaj torej občine, dodatno finančno zakaj torej občine dodatno finančno obremenjujemo na vseh področjih in jih nalagamo več obveznosti? Mante, medtem pa poslanci koalicijskih strank brez zadržkov predlagate večje število novih državnih sekretarjev na ministrstvih, kar je žalostno. No, nobenih zagotovil nimamo, da vlada ob koncu leta dva tisoč devetnajst ne bo ponovno iskala razlogov za zamik izplačil napredovanj. V Novi Sloveniji predlogu zakona ne bomo nasprotovali.